La difficulté, c'est que, dans cette résolution, et pour la première fois, un lien éventuel peut être fait entre l'antisémitisme et la critique des politiques coloniales mises en œuvre par le gouvernement israélien.

Faire le lien entre la critique des pratiques coloniales et militaires du gouvernement israélien et les souffrances subies du fait de l'antisémitisme, c'est faire injure à tous ceux qui essaient de défendre une solution pacifique et digne au Moyen Orient pour que l'État de Palestine puisse vivre en paix à côté d'un État d'Israël pacifié.